ceux qui ont vu cela et qui sont au courant savent aussi que le premier responsable du calvaire des Rohingyas, c'est la Birmanie.

Il faut exiger du gouvernement birman qu'il se conforme à la déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques. Il faut exiger du gouvernement birman qu'il stoppe le blocage de l'accès des organisations humanitaires aux camps des réfugiés rohingyas sur le territoire birman.

Si la Birmanie continue de violer de manière aussi systématique les droits humains, la Commission a t elle l'intention de remettre en cause cette réintégration?